Ik ben boos omdat ik de woorden wil overbrengen van miljoenen Europeanen over de gang van zaken. Als ik het aantal dogma's optel dat u hier vandaag hebt geproduceerd, mag ik spreken van een religieuze toespraak, een religieuze toespraak in de kathedraal van de democratie, met veel bombast, maar toch een schandaal.

Wij zijn boos.

Dat is onaanvaardbaar. U maakt van het Europese continent iets dat wij niet gewild hebben.